Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Že prej sem povedala, da smo leta dva tisoč sedem oziroma mislim, da je bilo tistega leta, da je prva Janševa vlada pripravila tako imenovani krovni zakon o romski skupnosti, ki je imel namen, da celovito reši to vprašanje. gospod Stane Baluh, ki je danes z nami kot, direktor Urada za narodnosti, je seveda že takrat bil, na tem, položaju in je takrat tudi sodeloval pri pripravi tega zakona, ker ga je urad ne nazadnje tudi pisal. In lahko mirno pove, da smo takrat v pisanju te zakonodaje vključili tako Forum romskih svetnikov kot tudi Zvezo Romov Slovenije. In takrat so zelo aktivno sodelovali na tem področju in seveda mislim, da smo v veliki meri upoštevali tudi vse pripombe, ki so bile z njihove strani izpostavljene. Vendar pa čez leta, ko pogledamo na to vprašanje, lahko vidimo, da so seveda še vedno odprte stvari. Največji problem pa je v tem, da imamo na eni strani torej večinsko prebivalstvo, ki se sooča s problemi in težavami na področju, kjer Romi živijo, zlasti če govorimo o Romih, ki živijo na Dolenjskem, in na drugi strani imamo romsko prebivalstvo, ki si nedvomno želi, da bi se njihov položaj izboljšal. Glede na to, da vsi vemo, da so Romi posebna etnična skupnost, ki ima svojo kulturo, jezik, se vsi zavedamo, da je potrebno tudi te običaje, ki jih imajo, negovati in pomagati pri tem, jih spoštovati, o tem ni dvoma, vendar pa je potrebno vedeti, da ko govorimo o pravicah romske skupnosti, se mora romska skupnost zavedati, da ima tudi dolžnosti, tako kot tudi državljanke in državljani Republike Slovenije. Zdaj, tisto, kar sama vidim kot, velik problem pri tem vprašanju romskih, ali pa, bom rekla, kar izzivov, je seveda to, da je potrebno najprej izboljšati izobrazbeno strukturo romskega prebivalstva. To vsakič znova ugotavljamo in tudi opozarjamo tako na odborih, ki, so matična delovna telesa za to za to poročilo, kot tudi na komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je do nedavnega obravnavala ta poročila kot, matično delovno telo, potem je to prišlo pot, odbor za notranje zadeve. Ampak vedno znova smo opozarjali, da je potrebno izboljšati izobrazbeno strukturo, zlasti pa izboljšati obisk romskih otrok v programih predšolske vzgoje. To nedvomno bi pripomoglo k nekemu izboljšanju stanja. Šoloobvezni otroci v rednem izobraževanju bi morali, sodelovati pri, učnih procesih, kajti vemo pa in tisti, ki se več časa ukvarjamo s temi vprašanji, vemo, da temu ni tako in da otroci, ki prihajajo iz romskih družin, vse prevečkrat so, neupravičeno izostanejo, od pouka, ampak potem, ko pa izpeljemo ta proces osnovnošolski, pa bi morali tudi mlade, in odrasle potem vključevati v nadaljevanje izobraževalnega, procesa tudi v skladu z načeli vseživljenjskega učenja. Drugi problem, ki ga osebno vidim in potem posledično vpliva tudi na težave, ki ga ima večinsko prebivalstvo z romskim prebivalstvom, zlasti na Dolenjskem, še posebej v v predelu, naselju Žabjek, ampak verjamem, da več o tem, zna povedati tudi kolegica Anja Bah Žibert, ki bolj podrobno, stvari pozna, ker je poslanka iz tega področja. Ampak vendarle tukaj lahko rečemo, da bi morali povečati zaposlenost in znižati brezposelnost romskih, romskih pripadnikov, romske skupnosti. Povedali ste že mnogi - izboljšati zdravstveno varstvo in tako naprej in seveda krepiti, kulturne, dejavnosti romske skupnosti, kar pa se počne in, tudi ob obeležitvah različnih, tudi romskega dneva, takrat tudi v državnem zboru pa tudi drugod po Sloveniji se odvijejo določena srečanja, kjer se krepi ta njihova kulturo kultura. Ampak na drugi strani imamo pa potem večinsko prebivalstvo, ki pa se sooča s premajhno socializacijo romske populacije - na to vedno znova opozarjajo -, soočajo se z nespoštovanjem tuje lastnine - v tem primeru njihove lastnine, kar je velik problem, tudi mi na komisijo za človekove pravice dobivamo takšne peticije in jih obravnavamo. Govorijo o tem oziroma večkrat povedali, da, s strani romskega prebivalstva ni sprejemanja odgovornosti, vsaj ne dovoljšnega. Da gre za - pri mnogih, na tem področju, zlasti Dolenjske - poslabšanje varnosti, reda in miru. Nekaj je že kolega, iz SD-ja prej, povedal z z obeh vidikov. In to so izzivi za ta državni zbor. In tudi vprašanja, ki jih moramo reševati. Seveda, strpno reševati. In na način, da prisluhnemo tako romski - romskemu prebivalstvu kot tudi večinskemu prebivalstvu, ki ima nedvomno tukaj velike težave na tem področju. In seveda ne moremo kar z roko zamahniti. Ampak moramo pa se zavedati, da, bomo težko reševali ta vprašanja, če ne bomo jasno postavili ločnice, da vsak, ki živi v tej državi, ima poleg pravic tudi dolžnosti. Tako kot to velja za večinsko prebivalstvo, velja to tudi za romsko skupnost. Seveda pa obenem jim je potrebno pomagati, kolikor se lahko. Je pa res, prej je kolegica že omenila v stališču poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, da je bilo v desetih letih za romska vprašanja namenjenih sedeminšestdeset milijonov evrov. Sedeminšestdeset milijonov evrov. V desetih letih. Se pravi, jaz sem za to, da se uredijo bivalne razmere romskim - v romskih naseljih, da se poveča izobrazbena struktura, da se poveča zaposlenost, da se priskrbi zdravstveno varstvo in tako naprej. Ampak jaz mislim, da bi s temi milijoni bilo to lahko že rešeno. In zato se sprašujem, zakaj to v tem trenutku ni rešeno. Koliko denarja je še potrebno vložiti za to, da se te stvari izpeljejo. To so tista vprašanja, ki so pomembna. In so na mestu. In tukaj moram še nekaj reči, ob koncu te, razprave. Glejte, jaz, trdno stojim na stališču, da v tem državnem zboru moramo prisluhniti eden drugemu in tudi skušati razumeti drug drugega. Se pravi, se slišati. Ampak ne na način, da se nekoga kar okarakterizira, da, ne vem, širi sovraštvo, da je uporablja sovražni govor in tako naprej, sploh če nima za to praktično nobenega argumenta. V državnem zboru smo tukaj zato, da lahko pojasnimo svoja stališča. Ampak da smo pri tem argumentirani. Da povemo in navedemo potem tudi primere. Ne pa da se vse meče v isti koš. Ne gre metati vseh v isti koš. Zato jaz še enkrat s, gospod, predsednik, opozarjam, da pričakujem v današnji razpravi - mislim, da je še nekaj razpravljavcev za menoj - da bomo vsi spoštovali te standarde nekega kulturnega obnašanja in dejansko pokazali, da državni zbor je vendarle prostor, kjer mora obstajati neki kulturni in tudi višji nivo. Ker s tem dajemo zgled tudi državljankam in državljanom. Hvala.